Gospodine predsjedavajući, organizirani kriminal, korupcija i pranje novca veliki su problem jer direktno oštećuju i traumatiziraju zajednicu. Borba protiv ove pošasti predstavlja i veliki izazov jer zahtijeva gotovo svakodnevnu prilagodbu rastućoj inovativnosti kriminalnih skupina. U potpunosti podržavam dijelove izvješća koji preporučuju bližu suradnju država članica, razmjenu podataka, znanja i iskustava te bolju usklađenost pravosudnih sustava. Suglasna sam s izvjestiteljem i o važnosti oduzimanja nezakonito stečene imovine i obeštećivanja zajednice kroz programe i financirane oduzetim sredstvima. Smatram kako moramo olakšati ovu proceduru u slučajevima kada se nezakonito stečena imovina nalazi u nekoliko država članica. No izvjestitelj nije dovoljno oprezan u preporuci oduzimanja imovine i bez pravomoćne sudske presude. Samo dostupni dokazi uz izostanak pravomoćne presude u idealnom svijetu možda jesu dovoljni, ali mi u takvom svijetu ne živimo. Realna je opasnost od zlouporabe ovog modela u svrhu političkog pritiska i obračuna u onim državama članicama u kojima vladavina prava još uvijek nije osigurana. Također držim da dekriminalizacija klevete predstavlja korak unatrag jer bi takva praksa lako poslužila za lov na vještice. Zviždače moramo i pravno i politički zaštititi, poticati i pozorno slušati, ali ne i lišiti svake odgovornosti jer neutemeljene prijave i istupi mogu ozbiljno naštetiti ugledu i poslovanju kako gospodarskih subjekata tako i privatnih osoba.